W świecie cyfrowej rewolucji zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości. Buduje zdrowe relacje między użytkownikami, twórcami i nadawcami treści oraz organizatorami komunikacji.

Wyjaśnienie do końca wszystkich przyczyn i aspektów związków Facebooka i Cambridge Analytica i skandalicznego wycieku danych osobowych jest konieczne. Są przecież narzędzia prawne w postaci regulacji o ochronie danych osobowych już działającej od 25 maja tego roku, jest europejsko amerykańska tarcza prywatności pilnująca spełniania wymogów ochrony prywatności, a Cambridge Analytica miał odpowiedni certyfikat. To, co prawnie wymagane, musi być respektowane bez żadnej taryfy ulgowej. Od tamtego zdarzenia minęło już jednak trochę czasu. Są nowe wyzwania reklama polityczna i niejasność źródeł jej finansowania ważne w czasie wyborów, automatyzm algorytmów grożący zaburzeniem przejrzystości komunikacji, rozwój dezinformacji w każdej postaci, aż do deepfake Ciemna strona internetu jest silniejsza niż korzyści, dlatego potrzebne są nowe strategie.

Czego by nie powiedzieć o Facebooku, on też nad nimi pracuje czy to opracowując flagowanie materiałów zakazanych, nienawistnych czy niepewnych co do prawdziwości, czy to eliminując boty i anonimowe konta służące walce w sieci, czy to ucząc nowego podejścia do prywatności, gdzie nasz realny wybór i zgoda będą kluczem do świadomego zachowywania się w internecie.

To oraz współpraca będzie bardziej użyteczne dla zdrowej przyszłości internetu.